Astăzi, 16 decembrie, sărbătorim jubileul a 240 de ani de la nașterea lui Ludwig van Beethoven, compozitorul imnului Europei unite. În virtutea acestui excelent raport al Comisiei pentru cultură și educație, ca istoric și scriitor român, eu propun ca marcă a patrimoniului european un loc excepțional, unic în lume Peștera Sf. Andrei, situată aproape de vărsarea Dunării în Marea Neagră. Așa cum afirmă unul dintre părinții bisericii creștine, Origen, care știa de la tatăl lui care, la rândul său, știa de la ucenicii lui Andrei, acolo, în acea mică peșteră din provincia Sciția Minor a venit și a răspândit lumina Evangheliei cel care fusese întâiul chemat de către Iisus Hristos. Fără îndoială, aceea este prima biserică creștină din Europa. În primele luni ale anului 2011 voi face demersurile necesare pentru a găsi suport comunitar în vederea unui proiect grandios. Intenționez să ridic o impunătoare statuie a Mântuitorului Iisus Hristos în Transilvania românească, mai exact în zona Brașov. Ea va fi mai înaltă decât cele similare din Brazilia, Portugalia și Polonia, având 40 de metri, iar la bază va exista o biserică unde vor fi oficiate căsătorii, botezuri, slujbe religioase închinate marilor sărbători ale creștinătății.